Señor Presidente, quiero expresar mi indignación por este debate instrumental de una propuesta que trata de juzgar hechos que todavía no se han producido una propuesta basada en un juicio de intenciones, puesto que Venezuela no ha abandonado ninguna instancia de derechos humanos una propuesta que busca interferir tendenciosamente en la campaña electoral hacia la presidencia de aquel país una propuesta que quiere arrastrar al Parlamento Europeo hacia posiciones de injerencia en procesos decisorios que competen a la soberanía de un país soberano. Ni el pueblo de Venezuela ni los principios democráticos de la Unión Europea se merecen este improcedente debate.